þingflokkur framsóknarmanna hefur ákveðið í samræmi við sextándu grein þingskapa að jón kristjánsson taki sæti kristins h gunnarssonar í landbúnaðarnefnd að hjálmar árnason taki sæti hans í sjávarútvegsnefnd og guðjón ólafur jónsson í umhverfisnefnd enn fremur að dagný jónsdóttir taki sæti kristins h gunnarssonar í íslandsdeild evrópuráðsins og hjálmar árnason taki sæti hans